Köszönöm a szót Elnök úr!

Itt, a költségvetési vita kezdetén meg kell mondanom, hogy nem annyira vitázni szeretnék, mint amennyire köszönetet mondani. Köszönetet mondani a Tanácsnak, a Bizottságnak azért a jó együttműködésért, amely lehetővé tette, hogy végül is megegyezzünk, és egy mondhatni közös javaslatot terjesszünk most a Tisztelt Ház elé. De ez a köszönetnyilvánítás ki kell terjedjen a Ház különféle frakcióira is, hiszen ha ezek a frakciók nem tudtak volna együttműködni, és együtt képviselni a Parlament számára, az európai polgárok számára fontos értékeket, akkor a költségvetés semmiképpen nem valósulhatott volna meg. Egy évvel ezelőtt kaptam megbízást, hogy legyek az előadója a 2010 es költségvetésnek, és akkor azonnal hozzáláttunk ahhoz, hogy megfogalmazzuk a Parlament politikai elvárásait, irányelveket, és ezt a Parlament idén tavasszal megtárgyalta. Ez nagyon fontos, és a jövőre nézve is tanulságokkal járó döntés volt, hiszen hónapokkal előztük meg az előzetes költségvetési tervezet megfogalmazását, magyarán az Európai Bizottság ismerte a Parlament véleményét, és többé kevésbé ezt figyelembe is vette az előzetes költségvetés kialakítása során. Azt gondolom, hogy a következő években is ezt az időzítést hasonlóképpen kellene megtennünk.

Úgy éreztük, és most is úgy érezzük, hogy ennek a költségvetésnek hozzá kell járulnia a krízis kezeléséhez. Ezen vitáztunk a Tanáccsal, hiszen nyilván a krízisnek az is megoldása, hogy ha kevesebbet költünk Európára. Nem megoldás, de hozzájárulhat, ha jól használjuk fel itt a pénzeket, és ezen a jó felhasználáson nagyon nagy hangsúly van, akkor az európai költségvetés nem teherként, hanem a krízis megoldásának a részeként jelenhet meg. Ennek értelmében növelni akartunk a versenyképességet, többek között a kutatási és fejlesztési programok révén, és meg akartuk alapozni, hozzá akartunk járulni a közös energiapolitikához is.

Élénkíteni akartuk a gazdaságot, főleg a kohéziós politika révén.

Az év folyamán vált világossá, hogy vannak súlyos problémák például a tejágazatban, amelyek nem az általános gazdasági krízis következményei, de a Parlament szükségesnek tartotta, hogy melléje álljon a gazdáknak, és megszületett a 300 milliós, nevezzük így, hogy tejalap, ami ugyan nem egy tartós alap, de mégis egy 300 milliós bővülés.

Olyan fejezetek vannak, amelyekben semmiféle tartalék nincs, elkerülhetetlen tehát az időközi felülvizsgálata a többéves költségvetési tervnek. Erre nagyon nagy szükség van, de ugyanakkor nagyon nagy szükség van arra is, hogy tagállamok sokkal célzottabban és sokkal gondosabban, a növekedés érdekében használják fel azokat a pénzeket, amelyek rendelkezésre állnak.